Elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Először is szeretném kifejezni örömömet a bővítés kérdése irányába mutatott érdeklődésük iránt. Annak ellenére, hogy mind a tagállamok, mind pedig a tagjelölt országok érzékelhető kihívások előtt állnak, hiszek abban, hogy a bővítési folyamatnak a teljesítményre alapozva töretlenül és következetesen haladnia kell. Ennek eléréséhez mindkét félnek elkötelezettnek kell maradnia. Ismervén az Európai Parlament tevékenységét, világos, hogy ez az a fórum, ahol minden résztvevő tudatában van a Törökországgal fennálló kapcsolataink jelentőségének. Nagy múltra visszatekintő kapcsolatok ezek, melyek az ország tagjelölt státuszával még szorosabbá válnak. Ugyanakkor Törökország fontos regionális szereplő is egyben, amely több fontos területen, így az energiabiztonság és a regionális biztonság terén és a civilizációk közötti párbeszéd előmozdítása szempontjából is kulcsszerepet játszik. A közvetlen szomszédságunkban zajló drámai nemzetközi események pedig még inkább rávilágítanak, hogy mekkora jelentőséggel bír Törökország az említett területeken. Az országgal folytatott csatlakozási tárgyalások az Európai Tanács és a Tanács vonatkozó következtetéseivel, valamint a tárgyalási kerettel összhangban haladnak előre. Annak ellenére, hogy az előrehaladott tárgyalások egyre összetettebbé is válnak, a magyar elnökség elkötelezett amellett, hogy előrelépést érjen el mindazon fejezetek tekintetében, ahol erre csak lehetőség van. A munka jelenleg is tart, és most elsősorban a nyolcadik fejezetre, azaz a versenypolitikára irányul. Bízom benne, hogy török partnereink folytatják erőfeszítéseiket, és hamarosan eredményeket könyvelhetünk el. A Tanács a tavaly decemberben elfogadott következtetéseiben üdvözölte Törökországnak a tárgyalási folyamat iránti folyamatos elkötelezettségét és politikai reformprogramját. A Törökország által 2010 ben elfogadott alkotmányos reformcsomag a megfelelő irányba tett újabb fontos lépés, mivel ez a csomag az igazságszolgáltatás, az alapvető jogok és a közigazgatás területén a csatlakozási partnerség számos prioritásával foglalkozik. A legfontosabb feladatot most annak biztosítása jelenti, hogy a reformok megvalósítására az európai normákkal összhangban és a lehető legszélesebb körű, tehát valamennyi politikai párt és civil társadalmi szervezet bevonásával zajló konzultáció révén kerüljön sor. Egyértelmű, hogy a politikai kritériumokkal kapcsolatos munka folytatása továbbra is rendkívüli jelentőséggel bír. Több területen jelentős erőfeszítésekre lesz szükség, amint azt a

Kérem, engedjék meg, hogy kiemeljek néhányat e területek közül. Törökországnak, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága és a vallásszabadság területén tovább kell javítania az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásán, mind a jogalkotás terén, mind pedig a gyakorlatban. A koppenhágai kritériumoknak való teljes körű megfelelés érdekében is további erőfeszítéseket kell tenni, többek között a tulajdonjogok, a szakszervezeti jogok, a kisebbséghez tartozó személyek jogai, a nők és a gyermekek jogai, a megkülönböztetés elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség, valamint a kínzás és az embertelen bánásmód elleni küzdelem területén. A véleménynyilvánítás szabadsága tekintetében az aggodalomra okot adó területek között említhetjük a sajtószabadság korlátozását, az újságírók jogainak nem megfelelő védelmét, valamint a weboldalak gyakori és széles körű betiltását, amire az Önök állásfoglalás tervezete is felhívja a figyelmet.

Március 3 án a török rendőrség újságírókat tartóztatott le. Ezt az ügyet kiemelten kell figyelemmel követnünk, és folyamatosan fel kell hívnunk a török hatóságok figyelmét a szabadságjogok folyamatos érvényesítésének fontosságára. Ami a vallásszabadságot illeti, Törökországnak a jogszabályokban és a gyakorlatban egyaránt biztosítania kell annak gyakorlását. Az európai normákkal összhangban álló vallási pluralizmus szavatolásához pedig átfogó jogi megoldásra van szükség. Az elnökséget hasonlóképpen aggodalommal tölti el a kínzásról és embertelen bánásmódról, ezen belül is a hivatalos fogvatartási helyeken kívül elkövetett bántalmazásokról beszámoló híradások nagy száma. Az emberi jogok megsértését megakadályozandó figyelemmel kell kísérni a rendőrség feladatairól és hatásköréről szóló 2007 ben módosított törvény szigorú végrehajtását. Amint azt az európai parlamenti állásfoglalás tervezet is kiemeli, az ENSZ kínzás elleni egyezményéhez csatolt fakultatív jegyzőkönyv megerősítése és a büntetlenség elleni küzdelem alapvető fontosságú lépés e tekintetben. Ami a török kurd viszonyt és a dél keleti területek kérdését illeti, reméljük, hogy a demokratikus nyitás megvalósítása és folytatása hamarosan meghozza a várt eredményeket, és végül a térség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséhez vezethet. Hadd emlékeztessek arra is, hogy a Tanács határozottan elítéli a Törökország területén elkövetett terrorcselekményeket. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a kurd munkáspárt továbbra is rajta van a terrorszervezetek uniós listáján. Az EU és Törökország közötti kapcsolatokra rátérvén mély sajnálattal állapítom meg, hogy Törökország az ismételt felhívások ellenére továbbra is megtagadja a társulási megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének teljes körű és megkülönböztetésmentes végrehajtására vonatkozó kötelezettségének teljesítését. Ez központi kérdés, ezért a Tanács fenntartja a 2006 os intézkedéseit, amelyek viszont egyértelműen hatással vannak mindannyian tudjuk a csatlakozási tárgyalások ütemére. A Tanács továbbra is szorosan nyomon követi és felülvizsgálja az elért eredményeket. Hasonlóképpen nincsen előrelépés a Ciprus és Törökország közötti kapcsolatok normalizálása terén. A Tanács elvárja, hogy Törökország aktívan támogassa a ciprusi problémának az ENSZ keretében, az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozatai szerint, és az Unió alapját képező alapelvek tiszteletben tartása mellett történő igazságos, átfogó és életképes rendezésére irányuló folyamatban levő tárgyalásokat. Egy ilyen átfogó rendezéshez ugyanis kulcsfontosságú Törökország elkötelezettsége és hozzájárulása. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy Törökországnak egyértelműen el kell köteleződnie a jószomszédi kapcsolatok, valamint a viták békés rendezése mellett. Törökország az EU felé irányuló illegális bevándorlás egyik kulcsfontosságú származási és tranzit országa, ezért üdvözöljük, hogy lezárultak az EU és Törökország közötti visszafogadási megállapodásra irányuló tárgyalások. A Tanács várakozással tekint a megállapodás mielőbbi megkötése, majd eredményes végrehajtása elé.

Ennek megtörténtéig a Tanács ismételten hangsúlyozza a már meglévő kétoldalú visszafogadási megállapodások teljes körű és megfelelő végrehajtására vonatkozó kötelezettséget. Az EU és Törökország közötti vámunióval kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy itt az ideje, hogy Törökország végre teljesítse azt a nagyszámú kötelezettségvállalást, amellyel ezidáig még nem foglalkozott. Ide tartoznak a kereskedelem útjában álló technikai és adminisztratív akadályok, a nyilvántartási követelmények, a behozatali engedélyek, az állami támogatások, a szellemi tulajdonjogok érvényesítése és más megkülönböztető gyakorlatok és rendelkezések. Ezek mind olyan kérdések, amelyekre sürgősen megoldást kell találni. Törökországnak továbbá meg kell szüntetnie mindazokat a korlátozásokat, amelyek az uniós tagállamok és Törökország közötti kereskedelmet és közlekedést érintik.